Finančna participacija je eden izmed načinov, kako lahko podjetja stimulirajo svoje zaposlene k večji vključenosti. Hkrati pa je to tudi eden izmed načinov oziroma instrumentov zagotavljanja trajnostnega razvoja nekega podjetja. Kljub temu, da je to dobra priložnost tako za delodajalce kot tudi zaposlene, se glede uvajanja različnih shem seveda v posameznih državah še vedno postavljajo zelo velika vprašanja in ta postopek poteka zelo počasi. S projektom finančne participacije sem se tudi sama v svoji državi kot predstavnica združenja delodajalcev zelo podrobno ukvarjala. In ključno vprašanje je bilo, ali naj bo finančna participacija obvezna ali neobvezna. Hkrati pa so bila odprta tudi nekatera druga pomembna vprašanja. Ni bilo dovolj zavedanja, da lastnina ne prinaša samo pozitivne strani in dobičke, ampak da je lastnina tudi odgovornost. In na drugi strani ni bilo dovolj razumevanja, da seveda udeležba pri dobičku ne more biti nadomestilo za plačo. In na tretji strani ni bilo dovolj razumevanja, da mora ta način sodelovanja imeti tudi ustrezno davčno obravnavo, sicer ni zanimiv za nikogar. Torej, ker postopek poteka zelo počasi, podpiram ta vprašanja, ki so naslovljena na Komisijo, in upam, da ne bomo več izgubljali časa in bomo ta način finančne participacije uvedli čim prej v vse države.